Schopnosť čerpať finančné prostriedky, alebo inými slovami efektívne využitie vyčlenených finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu sa líši od regiónu k regiónu. Žiaľ, najznevýhodňovanejšie regióny, ktoré fondy najviac potrebujú, v čerpaní často zaostávajú preto, že im chýbajú okrem minimálnych finančných zdrojov potrebných na spolufinancovanie aj ľudské zdroje a administratívna podpora. Tá administratívna a inštitucionálna kapacita verejného sektora na národnej, regionálnej a miestnej úrovni musí byť cielene zvyšovaná. Príslušné orgány by taktiež mali zvážiť nové postupy pri zvyšovaní kvalifikácií svojich zamestnancov. Záverom by som chcel povedať, že mnohé krajiny ukázali schopnosť čerpať eurofondy oveľa účinnejšie, než tomu bolo v minulosti.